Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Kolegice, kolegi! Zdaj. Debata, imam občutek, se je sprevrgla v nekakšno obračunavanje. Je pa tema, ki jo obravnavamo precej zanimiva. Jaz se spomnim, da smo jo enkrat v tem letu že obravnavali, to je pri sprejemanju tega zakona. Zdaj jaz mislim, da se tu v mnogočem, zavaja. Zdaj. Lepo je slišati to, da se želi s predlogom zakona situacijo pri uporabi objekta debirokratizirati, se opravičujem. Ampak nekaj se moramo zavedati, zdaj, uporabno dovoljenje ni bilo izmišljeno v Sloveniji. Jaz mislim, da ga imajo v mnogih državah, ga imajo, imenujejo ga z različnimi besedami. Zdaj ponekod je bilo slišati, da dajejo kot nekakšno, priglasitev dokončanja del in podobno v Italiji, jaz zdaj ne vem, kakšni so vsi ti prevodi, pa vendarle gre vsebinsko za pravzaprav za ene in iste stvari. Ne nazadnje tudi naše naša zakonodaja določa, da ta vloga, ki je potrebna za izdajo uporabnega dovoljenja, mora vsebovati izjavo projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. Torej, vsebinsko enako, zahtevo vsebujejo tudi zakonodaje drugih držav in jaz mislim, da je ta, zahteva povsem razumljiva. Jaz se ne strinjam s to razpravo v smislu, to je samo še eden, birokratski dosežek, ki onemogoča mladim družinam, da se odselijo v svoje hiše. Se strinjam s tem, navajanjem tega primera kot, bom rekel, zelo neživljenjskega, ko je, zaradi, neizgradnje neke fasade, bilo nemogoče dobiti uporabno dovoljenje. Jaz se strinjam tudi potem z akcijo ministra, da je dal navodilo inšpektorjem, da se to ne sankcionira in da je to potrebno na koncu koncev rešiti, nisem pa, ne strinjam se pa s tem, da je potrebno zakonodajo rešiti na ta način, da ni potrebna več nikakršna preverba objekta, ki je bil na novo zgrajen. Zdaj, spomnimo se nekih zgodovinskih dogodkov v Sloveniji, v sosednjih državah, predvsem mislim na raznorazne naravne nesreče, najbolj na potrese. Pri nas dva velika potresa v zgornjem Posočju leta tisoč devetsto osemindevetdeset poškodovanih štiri tisoč petinpetdeset različnih objektov, leta dva tisoč štiri poškodovanih okoli tisoč osemsto objektov. Zdaj, jaz si ne bi upiv, upal kot nekdo, ki odloča o tem, ali potrebujemo določene normative pri izgradnji, objektov reči, da so nepotrebni, da so izraz, neke, nepotrebne birokracije, - nasprotno, jaz mislim, da je pravzaprav prav ta gradnja v preteklosti, skozi stoletja pokazala, da je birokracija še kako potrebna pri določanju nekakšnih standardov, ki zagotavljajo varnost vsem državljanom. Tu ne gre samo za mlade družine, za tiste, ki imajo manj denarja, ki imajo več denarja, enostavno gre za skupen javni interes. Leta dva tisoč šestnajst je bil v osrednji Italiji hud potres z magnitudno magnitudo šest celih dva in naši strokovnjaki so zapisali tako: "Takšen potres bi v Ljubljani zrušil dva tisoč sedemsto petdeset stavb, v katerih živi triinštirideset tisoč ljudi, štirideset tisoč stavb bi bilo zmerno poškodovanih, začasno namestitev bi potrebovalo sto petintrideset tisoč ljudi." Mi govorimo o tem, mi govorimo o varnosti, o torej dokumentih, ki narekujejo varno gradnjo in ne o kakršnikoli nepotrebni birokraciji. Zdaj, če je priloga vloge za izdajo uporabnega dovoljenja izjava projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana in skladno z gradbenim dovoljenjem, potem sem prepričan, da vsaj v nekem osnovnih, ali pa vsaj v nekih osnovnih gabaritih zadovoljimo naši, našem javnem interesu po tem, da gradimo varno. In jaz si ne upam reči komurkoli: "Pa, glejte mi teh papirjev ne potrebujemo, vse to odveč, ker so včasih super in fajn gradili doma." Zdaj, če je ta stavba nekje na samem, pustimo tiste primere, ko so stavbe celo v kakšnih dvojčkih ali vrstnih hišah, ko lahko slaba gradnja ene, ene, enega dela vrstnih, ali pa ene stavbe v vrstnih v sklopu vrstnih stavb, poruši morda celo sosednjo, če pa rečemo, da je stavba sama in ne ogroža nobenega drugega objekta. Mislim, da se tudi tam ne moremo zadovoljiti s tem, da je ta stavba, izven, nekih, osnovnih smernic, ki narekujejo varno gradnjo. Zaradi tega, ker sem kot sem omenil, se dogajajo naravne nesreče, druge podobne zadeve in ne nazadnje - priča smo v marsikateri državi, ki ima bistveno manj urejeno, zakonodajno področje gradnje, da se objekti tudi rušijo. Skratka, jaz vidim tu v tej zakonodaji en temeljni javni interes. Jaz mislim, da gradnja stavbe ne glede na to, da sem pristaš tega, da ostane tudi v nekako v domeni posameznikov, da si imajo možnost zgraditi svoj dom, da pa vendarle moramo zasledovati neki skupni interes, ki je v - najprej, v osnovi v tem, da so te zgradbe statično varne, tudi v primeru potresov. Potem pa še kot nadgradnja, da so, kolikor toliko, recimo temu, ekološko sprejemljive z ustreznimi fasadami. Ampak za neko osnovno bivanje je verjetno res dovolj, če ima zgradba, vse te osnovne elemente pa morda kdaj kasneje kakšno fasado. Skratka - jaz se strinjam s stališčem ministrstva, da je zakonodaja relativno sveža. Da potrebuje svojo oceno potem, ko bojo dobili nekakšne informacije s terena, v katerih delih je zakonodaja slaba. In da je prav, da se zakonodaja potem spreminja skozi cel zakon. Ne nazadnje, velikokrat je slišati to, da imamo poplavo zakonov - jaz mislim, da v poplavo zakonov lahko štejemo tudi takšne zelo parcialne zakone, kjer se ureja samo en člen. Mislim, da je prav, da če se bo pokazalo, da je ta, zakonodaja problematična, da se rešuje skozi celoten zakon, ne pa da danes rešimo en člen - in to po možnosti na način, da kar izključimo, vse zahteve po preverjanju gradbene zakonodaje, potem, ne vem, čez en mesec pa naslednji člen. Jaz mislim, da to ni, - ne ne zagotavlja neke pravne varnosti. Zdaj, debate je bilo tudi okoli tega, ali naj ta zakon potrdimo v prvi, prvem branju pa ga potem, spreminjamo na odboru. Jaz sem prepričan, da tako pomembne tematike ni mogoče, spremeniti na odboru. Glede na to, da imamo odprt samo, če se ne motim, šesti člen. Ker bi bilo pač potrebno, če želimo ohraniti tisti osnovni namen, uporabnega dovoljenja, odpreti tudi ostale člene in pač povedati, kdaj se izda - torej kaj je tisto, kar se šteje kot, zgradba, ki je že primerna za bivanje. Torej ali je to samo zgradba, ki ima, pač, streho, okna, ali je potrebno še notri kaj narediti, ali more biti fasada ali ne. Verjetno bomo na koncu šli v, zelo detajlnost, ne vem, detajlen tehnični pregled vsakega objekta. Ampak, mislim, da je prav, da nam da neki predlog rešitev ministrstvo, ki dobiva vse podatke s terena, z upravnih enot, od inšpekcij, zato da bomo potem imeli tudi neko rešitev, ki bo kolikor toliko dolgoročna. Tako da zaenkrat pa iz opisanih razlogov tega zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa.